hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu á þingskjali tíu um aukna hlutdeild sveitarfélaga í innheimtum skatttekjum og meðflutningsmenn mínir á þessu máli eru félagar mínir úr þingflokki framsóknarmanna birkir jón jónsson guðni ágústsson og bjarni harðarson tillögugreinin hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að taka hið fyrsta upp viðræður við samband íslenskra sveitarfélaga um aukna hlutdeild sveitarfélaganna í innheimtum skatttekjum þessi tillaga var flutt á síðasta þingi hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi málið fór til nefndar en eins og er um ég vil segja um flestöll mál sem háttvirtir þingmenn flytja hér á alþingi þá var málið ekki afgreitt úr nefnd en það er hér endurflutt nú það er auðvitað svo virðulegur forseti að það eru mjög mörg sveitarfélög í landinu sem búa við erfiða fjárhagsstöðu af ýmsum ástæðum og mörgum sveitarfélögum hefur reynst erfiðara og erfiðara að standa undir lögbundnum verkefnum sínum

að vísu ber að geta þess að fjárhagsstaða sveitarfélaga er auðvitað mjög misjöfn af ýmsum ástæðum þegar við ræddum þetta mál á síðasta löggjafarþingi þá var nýbúið að taka ákvörðun um verulegan samdrátt í fiskveiðum það var auðvitað allt útlit fyrir það sem reyndar hefur komið á daginn að það hefði mjög alvarleg áhrif á tekjur margra sveitarfélaga sérstaklega þeirra auðvitað þar sem sjávarútvegur er undirstöðuatvinnuvegur það hefur orðið reyndin og ég hygg að á því fiskveiðiári sem nú er nýhafið muni mörgum sveitarfélögum reynast jafnvel erfiðara að standa undir sínum lögbundnu verkefnum heldur en á síðasta ári þar sem að þessar breytingar auðvitað hafa mikil áhrif á tekjur þeirra það er auðvitað margt sem hefur verið að gerast á síðustu dögum í fjármálaheiminum

það muni hafa áhrif á mjög mörg sveitarfélög afleiðingarnar af því öllu saman það er vísu óljóst hvernig það muni verða hvernig það muni koma niður á sveitarfélögunum bæði er varðar þeirra bankaviðskipti og jafnvel inneignir í fjármálafyrirtækjum og einnig á tekjur þeirra þetta á allt eftir að koma í ljós og við auðvitað getum ekki í sjálfu sér sagt fyrir um það hér og nú hvernig það muni þróast en virðulegi forseti hér er staddur hæstvirtur ráðherra sveitarstjórnarmála samgönguráðherra og ég vil nota tækifærið og beina til hans af þessu tilefni að við ræðum þetta mál í nokkrum atriðum í fyrsta lagi þá er um að ræða að á fjárlögum síðustu ára hefur verið sérstakt tímabundið framlag í jöfnunarsjóð ég hygg að það hafi verið einn komma fjórir milljarðar á þessu ári ég get ekki séð að það sé gert ráð fyrir því í fjárlagafrumvarpi næsta árs enda var þetta um tímabundið framlag að ræða sem var umsamið og það samkomulag er útrunnið eftir þetta ár en ég vil því beina því til hæstvirts ráðherra hvort til standi að taka þetta framlag upp annaðhvort í sama formi eða einhverju breyttu formi þetta framlag skiptir gríðarlega miklu máli sérstaklega fyrir minni sveitarfélög á landsbyggðinni og ég veit að það kom sér mjög vel og skipti sköpum fyrir afkomu margra þeirra og varðandi það að þau gætu staðið við sín lögbundnu framlög það væri fróðlegt að heyra frá hæstvirtum ráðherra hvað hann hefur um þetta mál að segja og síðan auðvitað það að jöfnunarsjóður sveitarfélaga fær ákveðið hlutfall af skatttekjum ríkissjóðs og nú er gert ráð fyrir að þær dragist saman og það þýðir auðvitað það að framlag í jöfnunarsjóð mun þar með dragast saman þetta er mjög stórt mál og mikilvægt og það þarf að finna einhverja lausn á því þannig að sveitarfélögin verði ekki fyrir miklum búsifjum hvað varðar þennan þátt og ég beini því einnig til hæstvirts ráðherra hvort hann hefur eitthvað um þetta mál að segja en virðulegur forseti ég ætla ekki að hafa þessa framsögu öllu lengri hér er um mjög stórt og mikilvægt mál að ræða en ég hef miklar áhyggjur núna við þessar aðstæður af fjárhag og afkomu starfsemi margra sveitarfélaga í landinu aðstæður hafa ekki batnað þvert á móti ég tel mjög mikilvægt að hæstvirt ríkisstjórn og forustumenn sveitarfélaganna í landinu setjist nú yfir þessi mál sem allra fyrst og reyni að finna leiðir til þess að sjá til þess að sveitarfélögin geti starfað eðlilega og veitt sína þjónustu þessi tillaga til þingsályktunar sem hér er rædd hún einmitt gerir ráð fyrir því og ég vænti þess að þingnefnd sem mun fá þetta mál til umfjöllunar

til þessarar viðræðna geti komið því hér er um gríðarlega stórt og mikilvægt mál að ræða sem aðilum ber að sjálfsögðu að taka á og finna lausnir á virðulegur forseti ég læt því máli mínu lokið en legg til að þessu þingmáli verði vísað til